Ich glaube, es ist eine gute Nachricht, dass Beitrittsverhandlungen mit Serbien beginnen und die Verhandlungen über ein Assoziierungsabkommen mit dem Kosovo.

Und Europa kann hier ein Modell bilden, wenn man eine gemeinsame Rechtsgemeinschaft hat, indem man nach den gemeinsamen Regeln lebt, indem Korruption beseitigt wird, indem wirtschaftliche Entwicklung entsteht, indem man Marktreife entwickelt.

an inneren Reformen, gerade was Demokratie, Rechtstaatlichkeit, die Bekämpfung der Korruption angeht. Beide Staaten müssen bereit sein, etwa die Probleme im Nordkosovo zu lösen, damit die Spannungen, die nach den Kommunalwahlen dort auftauchten, auch in den Griff bekommen werden. Aber ich glaube, dass dies ein wichtiger Gewinn ist, dass die ursprüngliche Idee Europas, Grenzen überflüssig zu machen, dass jeder so leben kann, als wäre es eine gemeinsame Rechtsgemeinschaft, den inneren Frieden stiftet und uns allen weiterhelfen wird.